Het systeem van prikkeling is compleet ontspoord. Het probleem met de Europese begroting 2012 is inderdaad een socialistische eis van het Europees Parlement en de Commissie om steeds maar meer uit te geven, terwijl dat niet kan. De sociale democratie is bezig met overbescherming van eigen belangen en dat heeft geleid tot volstrekt onverantwoordelijk gedrag.

2012. Deze opnieuw gestegen begroting zorgt alleen maar voor meer banen voor de gevestigde eurokliek, die de kaarten onderling goed verdeeld heeft.

De begroting 2012 leidt niet tot oplossing van problemen, maar verergert die. De enige oplossing die Europa werkelijk nodig is, zijn bezuinigen op nutteloze zaken en inzetten op die zaken die direct bijdragen aan herstel van de werkgelegenheid, waardoor onze burgers eerlijk hun brood kunnen verdienen om te voorzien in de behoeften van hun gezin. Dat is alles wat de EU met de begroting 2012 niet doet. De EU faalt en werkt aan de ondergang van Europa. Dat is uiteraard niet wat de PVV wil, en daarom stemt zij namens de Nederlandse burgers tegen deze begroting